herra forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um óháð áhættumat vegna urriðafossvirkjunar holtavirkjunar og hvammsvirkjunar í þjórsá auk mín standa að frumvarpinu háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs álfheiður ingadóttir kolbrún halldórsdóttir og árni þór sigurðsson ályktunin felur það í sér að ríkisstjórnin er látin vinna óháð áhættumat vegna umræddra framkvæmda og til verksins verði skipaður starfshópur óháðra sérfræðinga á sviði jarðvísinda mannvirkjagerðar áhættumats og veiðimála eins og nánar er rakið í þessari tillögu

ræða sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum og ber framkvæmdaraðili ábyrgð á því áhættumat er nauðsynlegur hluti umhverfismats samkvæmt níundu grein laga um mat á umhverfisáhrifum

áhrif á umhverfið liggi fyrir til þess að slíkt áhættumat sé marktækt verður það að vera unnið á óhlutdrægan og faglegan hátt af óháðum sérfræðingum og vísa ég þar meðal annars í lög um varnir gegn snjóflóðum landsvirkjun hefur lýst því yfir að endanlegs áhættumats sé að vænta vegna ofangreindra framkvæmda það hafa verið birtar einhverjar niðurstöður án þess að framvísa bakgögnum eða pappírum en sá böggull fylgir þessu að áhættumatið er unnið fyrir landsvirkjun af sömu aðilum sem hafa eftirlit með framkvæmdunum og koma að hönnun mannvirkjanna og hafa hagsmuni af því að framkvæmdirnar nái fram að ganga slíkt fyrirkomulag er að mínu mati til þess fallið að draga í efa að áhættumatið sé unnið á

það hefur farið fram mikil umræða um öryggi fyrirhugaðra virkjana í neðri hluta þjórsár og öryggi þeirra hefur verið dregið í efa með réttmætum hætti það eru í virkjunum eða framkvæmdunum fólgnir fjölmargir áhættuþættir sem er vert að huga að og gaumgæfa mjög vel auk þess hefur það gerst að framkvæmdin eða útfærslan á þessum framkvæmdum hefur tekið umtalsverðum breytingum og nýjar upplýsingar liggja fyrir sem ástæða er til að hafa þungar áhyggjur af ég vil fyrst nefna það að þetta svæði hefur mikla jarðvísindalega sérstöðu og aldrei fyrr hafa virkjanir verið byggðar á slíku landsvæði það gildir í raun á heimsvísu svæðið liggur á flekaskilum og myndar sjálfstætt fleka og sprungusvæði svonefndan hreppafleka og suðurlandsskjálftar eiga upptök sín á þessu svæði þar hefur í áranna rás myndast fjöldi sprungna og jarðlög eru afar óþétt páll einarsson jarðeðlisfræðingur hefur vakið athygli á sérstöðu svæðisins og telur að þar verði erfitt að búa til lón sem haldi vatni og skynsamlegast sé að byggja þar rennslisvirkjanir landsvirkjun hefur gefið afar lítið fyrir kenningar þessa virta fræðimanns og reynir fremur að gera lítið úr honum í stað þess að svara faglega ég vil nefna það sérstaklega í þessu samhengi að á árinu tvö þúsund hljóp þjórsá eftir nýjum sprungum sem mynduðust við suðurlandsskjálftana það ár þannig að grunnvatnsstaða í nágrenninu gjörbreyttist og dæmi eru um að tún í nágrenni árinnar hafi eyðilagst eða spillst verulega ég nefni það sérstaklega að verulega áhætta getur skapast af urriðafosslóni á þessu sérstaka hreppaflekasvæði þar sem þjórsá stendur þar fjögur komma fimm metrum hærra en hvítá á móts við hestfjall sunnan við vörðufells það hefur verið sýnt fram á það meðal annars af eigendum skálmholtshrauns sem liggur að urriðafosslóni að jökulvatn úr þjórsá hleypur í flóðum yfir í hvítá á þar greiða leið eftir sprungum og gljúpum jarðlögum þegar þjórsá er í vexti það er sem sé umtalsverð hætta á því að lónið verði hriplekt neðan jarðar burtséð frá stíflum og stíflugörðum sem reisa á til að mynda þetta lón síðan bætist það við að hugsanlegt rof á stíflugörðum við jarðskjálfta og þá á ég ekki við rof á stíflunni sjálfri heldur á görðunum sem liggja upp með lóninu sérstaklega að vestanverðu muni geta leitt til stórflóða í skeiða og gnúpverjahreppi flóahreppi og jafnframt niður alla hvítá að selfossi og til sjávar slík stórflóð gætu haft í för með sér áhættu á manntjóni við þessu hefur landsvirkjun í raun skellt skollaeyrum þessari áhættu það vita allir íbúar neðarlega í skeiðum að grunnvatn hækkar í brunnum og annars staðar þegar þjórsá er í flóði og það sést best að brunnar fyllast og í keldum og það blasir einnig við út frá þessum sjónarmiðum sem ég hef rakið að virkjanalónin myndu hækka grunnvatnsstöðu en nú er jarðvatnið á þessu svæði grunnvatnið aðeins eitt og hálft til tveggja m frá yfirborði og það kynni að gera fjölda býla á svæðinu óhæf til búskapar jafnt jarðir sem liggja að fyrirhuguðum lónum og fjær þeim þetta á sérstaklega við um urriðafosslón vísindalega er ekkert því til fyrirstöðu að meta mögulegar afleiðingar stíflu eða stíflugarðarofs og breytingar á grunnvatnsstöðu í báðum þessum tilvikum sem ég hef hér nefnt leikur verulegur vafi á því hvaða afleiðingar stíflurnar hafa og þennan vafa á auðvitað að túlka náttúru svæðisins í hag samkvæmt grundvallarreglum umhverfisréttar og lagareglum sem við erum bundin af bæði alþjóðasamningum og löggjöf e e s í þriðja lagi vil ég nefna að það er veruleg ástæða til að hafa þungar áhyggjur af laxagengd í þjórsá og hliðarám verði af þessum framkvæmdum það ganga í ána á hverju ári um það bil sex þúsund laxar og mér er tjáð að þetta sé öflugasta laxveiðiá landsins eða það ganga flestir laxar í þessa á af öllum ám á landinu það kann að hafa breyst með öðrum ám á suðurlandi þar sem hefur verið mikil uppbygging með seiðasleppingum þegar er búið að stífla er alveg ljóst að það eyðileggjast mörg hrygningarsvæði og uppeldisstöðvar seiða þar á ég sérstaklega við austanvert árnesið þar sem lónið nær alla leið upp eftir og þar fara þessi klak og búsetusvæði í kaf og ég vil líka nefna hitt að það er ástæða til að ætla að laxinn nái ekki að ganga upp fyrir urriðafossvirkjun það er ekkert öryggi fyrir því það er engin trygging fyrir því og að laxaseiði geti ekki gengið til sjávar um lónin það er verið að breyta þarna straumvatni í kyrrstöðuvatn og urriðafoss ber nafn með rentu þar er mikill urriði og menn halda að laxaseiði í vötnunum eða í þessum lónum verði honum að bráð þeir sérfræðingar sem ég hef talað við telja verulega hættu á því að þessi laxastofn eyðist

að fyrir neðan stíflurnar og niður að virkjanahúsum fyrir hverja stíflu mun vatnið minnka úr eitthvað um hundrað tuttugu til hundrað þrjátíu rúmmetrum niður í fimmtán til tuttugu þannig að það verður gjörbreyting á rennsli þjórsár á þessum svæðum sem getur haft alvarleg áhrif á laxastofnana ég held því fram að þessar framkvæmdir standist ekki meginreglur umhverfisréttar um sjálfbæra þróun varúð og mengunarbætur sem ríkið er skuldbundið til að hlíta ég verð líka að vekja athygli á einum öðrum áhættupunkti í þessu sambandi að vísindamenn hafa bent á það að árósar jökulánna séu mjög mikilvæg uppeldis og hrygningarsvæði þorskstofnsins það hefur verið bent á það í athugasemdum guðmundar páls ólafssonar náttúrufræðings og rithöfundar við skipulagsbreytingar í skeiða og gnúp og hann bendir meðal annars á gagnmerka fræðigrein eða gagnmerkt innlegg eftir guðrúnu marteinsdóttur prófessor við háskóla íslands þar sem í ljós hefur komið að streymi jökulánna og árósar jökulánna skapi uppeldissvæði og þroskasvæði fyrir þorskseiði sérstaklega stóran og ég vek athygli á því að fyrir utan mynni árósar þjórsár er selvogsbanki og aðrar gjöfular veiðislóðir þessi sömu sjónarmið eru ítarlega reifuð af mikilli framsýni verða ég að segja í grein eftir ólaf s andrésson við háskóla íslands sem þá var lífefnafræðingur og starfaði á tilraunastöð háskólans í meinafræði í grein sem hann kallar hlaupaþorska mikil er framsýni þessa vísindamanns ólafs s andréssonar því að greinin er skrifuð sjöunda júní nítján hundruð níutíu og tvö það er ástæða til að hafa áhyggjur af því og hugleiða það hvaða áhrif það hefur þegar hlaup úr þessum jökulám eru tekin úr sambandi það er talið að það séu mikil víxláhrif óreglulegs vatnsstreymis úr jökulánum við þessi uppeldissvæði

fram óháð gagnsæ rannsókn á þessum áhættuþáttum sem ég hef hér reifað og öllum lífríkisþáttum og búsetuþáttum þessara virkjana ég tel að núverandi aðstæður við þjórsá og þær nýju upplýsingar sem komið hafa fram kalli á sjálfstætt áhættumat óháðra sérfræðinga og það verði illa við það unað að framkvæmdaraðilinn þegar svona miklir hagsmunir eru í húfi ráði matinu ég verð að nefna það í þessu sambandi að landsvirkjun hefur gert samning við sveitarstjórn flóahrepps í tengslum við skipulagsbreytingar og umhverfismat þar sem landsvirkjun leggur til samfélagsleg verkefni veglagningu ferðamannaaðstöðu vatnsveitu gsm símkerfisúrbætur eingreiðslur upp á fjörutíu milljónir á ári til sveitarfélagsins og fleiri og fleira allt í því skyni að kalla fram skipulagsbreytingar og framkvæmdaleyfi frá flóahreppi ég verð að segja það eins og er með hliðsjón af þessum samningi og fleira þá er mér til efs að sveitarfélögin geti litið hlutdrægnislaust á málin og afgreitt skipulagsbreytingar og starfsleyfisbreytingar eða framkvæmdarleyfi með lýðræðislegum opnum hætti í anda góðrar stjórnsýslu ég segi því með vísan til þess sem ég hef hér sagt að þá verður alþingi að tryggja að hópur sérfróðra óháðra manna vinni áhættumat vegna áforma um fyrrnefndar virkjanaframkvæmdir enda tel ég að hér séu miklir almannahagsmunir í húfi ég óska eftir því frú forseti að málinu verði að lokinni þessari